Doamnă președintă, în sesiunea din decembrie 2013, Parlamentul nostru vota, vă reamintesc, raportul redactat de doamna De Keyser privind eforturile comunității internaționale referitoare la Sudanul de Sud. Din păcate, doar la câteva zile după aceea, confruntările armate între forțele guvernamentale și rebelii raliați fostului vicepreședinte Riek Machar au izbucnit și, de atunci, consecințe dezastruoase în termeni umanitari s au produs. În discuțiile din Comisia pentru dezvoltare am abordat de mai multe ori instabilitatea politică din această țară. Trebuie, însă, să mărturisesc că niciodată nu mi am închipuit că se va ajunge la situația de acuma, în care există inclusiv riscul de a vedea Sudanul de Sud divizat într un Nord Sud Sudan și un Sud Sud Sudan. Numărul, pe de altă parte, al morților, în urma ostilităților care au început, crește de la oră la oră. Avem numeroase încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în ultimele săptămâni și, de aceea, cred că trebuie să salutăm orice semn pozitiv care apare din această regiune. Reprezentantul Consiliului sublinia și mă raliez lui faptul că e foarte bună inițiativa Uniunii Africane de a stabili o comisie de anchetă. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, atât președintele Salva Kiir, cât și Riek Machar au responsabilitatea de a preveni abuzurile comise la adresa civililor. E evident pentru mine că nu se poate ieși din situația actuală decât printr o încetare a ostilităților rapidă și reluarea dialogului politic comprehensiv. Uniunea trebuie să continue să susțină Sudanul de Sud, ca și demararea unui proces autentic de reconciliere națională.